Dzięki temu poznałem wielu normalnych, zwykłych Rosjan, bardzo przyzwoitych ludzi. Już jako parlamentarzysta europejski miałem okazję spotkać się z liderami opozycji rosyjskiej, ale też ludźmi, którzy może nie są na pierwszym froncie, ale są zaangażowani w proces zmiany Rosji w stronę europejską, bardziej demokratyczną. I chcę w ich imieniu powiedzieć jedną rzecz to jest oburzające, że państwo, które leży w Europie, państwo, które chce być państwem europejskim, chce być traktowane na równi, tak jak my traktujemy siebie, tu w Unii Europejskiej, dopuszcza się takich praktyk.